Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest reagowanie na ich naruszanie w krajach będących członkami Unii. Jednak oceny i analizy sytuacji w poszczególnych krajach powinny być wyważone i oparte na faktach, nie mogą być ingerencją w demokratycznie podejmowane suwerenne decyzje tych krajów. Dlatego tak bardzo cieszy wyważone stanowisko Komisji Europejskiej. Węgry były krytykowane w Parlamencie Europejskim za rzekomą próbę przywrócenia kary śmierci, ale nic takiego się nie zdarzyło, a rząd węgierski od samego początku zaprzeczał, że miał takie intencje.

Oskarżenia o populizm, nacjonalizm czy ksenofobię, rzucane bez dania racji, służą tylko jako broń polityczna przeciwko niewygodnym rządom lub partiom politycznym.

Szanując różnorodność poglądów politycznych jako esencję demokracji, nie możemy zgodzić się na monopol poglądów lewicowo liberalnych w Europie. Warto przypomnieć artykuł 3a traktatu lizbońskiego Unia szanuje równość państw członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi.